Conform ultimelor date, există un milion și jumătate de refugiați sirieni de la începutul ostilităților, iar numărul acestora este în creștere. Astfel, se mărește presiunea asupra țărilor vecine, care, la rândul lor, s ar putea confrunta cu instabilitate, în special Libanul. Mă îngrijorează însă și faptul că numărul persoanelor strămutate în interiorul Siriei este în creștere. Deși s au acordat sume importante sub formă de ajutoare, foarte multe dintre ele au ajuns în zonele controlate de regimul lui Assad. În acest context nu se știe cum vor fi utilizate aceste ajutoare și dacă ele vor ajunge într adevăr la cei care au cea mai mare nevoie.